Samudaripen este cuvântul care în limba romani înseamnă iadul pe pământ, adică genocid, holocaust. Iadul pe pământ este ceea ce au trăit romii europeni în timpul celui de al doilea război mondial, când sute de mii au fost omorâți pentru singurul motiv că erau de etnie romă. Câți anume, nu știm exact. Muzeul Holocaustului din Washington consideră că este vorba de aproximativ un sfert de milion. Alte studii vorbesc de mai mult de un milion de romi omorâți în acei ani. Această lipsă de certitudine se datorează lipsei de vizibilitate a celor care au fost victime ale Holocaustului romilor și este o dovadă în plus că, vreme de secole, acest popor a fost sistematic discriminat sau ignorat. Tocmai de aceea, declarația de azi a Parlamentului European, prin vocea Președintelui său, este un moment istoric. Dar nu avem voie să ne limităm doar la el. Acest moment trebuie urmat de măsuri concrete, atât la nivelul Uniunii, cât și al statelor membre. Este necesar ca astfel de recunoașteri ale genocidului romilor să fie făcute de fiecare stat membru și, mai mult decât atât, cunoașterea acestui aspect al istoriei noastre trebuie promovată în rândul cetățenilor europeni. Până când copiii europeni nu vor învăța la școală despre acest holocaust și despre secolele în care romii au fost sclavi în multe țări, astăzi membre ale Uniunii, până când societatea europeană nu va înțelege că avem o datorie istorică față de această populație, nu vom reuși să implementăm cu adevărat campaniile de combatere a rasismului și nici nu vom avea prea mult succes cu strategiile naționale sau europene de incluziune a romilor.